frú forseti mér finnst háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir gera of lítið úr áhrifum þingsins það er rétt og satt hjá háttvirtum þingmanni að það er ekki langt síðan ég tók hér sæti en það má segja að á minnsta kosti þessu kjörtímabili hafi ég starfað hér á hliðarlínunni og þá sem aðstoðarmaður þáverandi heilbrigðisráðherra hæstvirtur jóns kristjánssonar ég get vottað það að þó menn finni örugglega einhvern mun á ráðuneytum og ráðherrum hæstvirtur þá hafi þáverandi heilbrigðisráðherra lagt sig fram um að eiga samráð við þingið og við þingflokkana og stjórnmálaflokkana vegna þess að það er nú oftast þannig að menn komast að betri niðurstöðu við samráð og samræður þó menn séu ekki alltaf efnislega sammála stundum þarf jú að taka pólitískar ákvarðanir og ekki allir sáttir en oftast verða ákvarðanir betri við umræður og samræður mér finnst nú að það sé of lítið gert úr áhrifum þingsins ef við höldum því ekki til haga hér